Domnule Președinte, doamnă von der Leyen, vreau să vă spun că mi a plăcut abordarea progresistă și pro europeană pe care ați prezentat o astăzi în discursul dumneavoastră și în scrisoarea pe care ați adresat o grupului meu. Aș vrea să vă spun că veți avea votul meu ca șef al delegației române în Grupul Social Democrat, dar veți avea votul meu și pentru un motiv pe care aș vrea să vi l spun și anume o speranță, speranța că veți lupta împotriva discriminării dintre cei care suntem din Europa Centrală și de Est și cei din restul Uniunii Europene, că veți lupta pentru eliminarea dublului standard.

Milioane de români sunt umiliți în fiecare zi în aeroporturile din Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii Europene la stânga, românii la dreapta, lucruri absolut nejustificate și pe care domnul Președinte Juncker s a jurat de vreo zece ori că le va elimina în timpul mandatului domniei sale.

Cum poate să fie competiție reală și corectă în Uniunea Europeană în aceste condiții? Mai cred ceva, doamnă von der Leyen, pentru că ați spus că aveți și simțiți că trebuie să fie un spirit de dreptate în Uniunea Europeană. Sper că veți lupta și veți acorda fondurile necesare pentru regiunile de tranziție energetică și industrială, pentru că sunt sute de mii de familii, sute de mii de copii, sute de mii de mame care vor fi afectate, dacă regiunile aflate în tranziție industrială și energetică nu vor avea sprijinul necesar și ca acest lucru să se întâmple acum. Vă doresc succes, doamnă von der Leyen.